Doamna președintă, securitatea energetică este un domeniu strategic pentru Uniune, iar fuziunea nucleară este una dintre soluțiile viitoare pentru obținerea acestei necesități. În calitate de raportor al Parlamentului în acest dosar, consider că finanțarea pentru participarea europeană la proiectul ITER, care se referă la obținerea de energie electrică prin fuziune nucleară, trebuie să continue pe întreaga durată a următorului cadru financiar multianual.

În calitate de raportor, am susținut acest proiect, având convingerea că trecerea la energia electrică produsă prin fuziune va schimba profund viitorul în domeniul energiei la nivel global.

Aceste șase miliarde nu sunt altceva decât o investiție în securitatea energetică a Uniunii. Regret că Parlamentul nu este colegislator și că avem doar un rol consultativ în acest dosar. Parlamentul European va continua să urmărească derularea acestui proiect în anii următori, în special prin rapoartele de descărcare de gestiune. Fondurile alocate trebuie să fie cheltuite eficient. Agenția europeană responsabilă trebuie să depună eforturi în continuare, împreună cu ceilalți parteneri, astfel încât să nu existe întârzieri în programul propus și nici depășirea costurilor evaluate.